da ovo podržimo. Međutim, i ja bih imala jedno pitanje. Želim da se jasno razgraniče nadležnosti kod ovog pitanja. Države članice će morati prenijeti dio svojih odgovornosti, ali trebaju zadržati suverenitet, kao što ste i sami u uvodu rekli. Ali, shvaćamo da se ništa neće događati bez suradnje agencije i država članica. Očito je da Frontex nije imao dovoljno kapaciteta i da je potreban europski odgovor na ovo europsko pitanje. Međutim, kada se radi konkretno o nekim zemljama, kao što je Hrvatska iz koje dolazim, kao što su Bugarska i Rumunjska, mi hoćemo europski dogovor, hoćemo zajedno raditi, ali još nismo dio Schengena. I stoga želim odgovor na pitanje u Vašem završnom obraćanju, što možemo napraviti kako bismo ubrzali ulazak Hrvatske i ovih ostalih zemalja u schengenski prostor? U protivnom ćemo imati stvarno drugorazredne i prvorazredne zemlje unutar europskog prostora. Dakle, podržavamo, ali želimo ipak ubrzati naš ulazak u Schengen, i zato Vas molim da pomognete odgovoriti na ovo pitanje.